Señor Presidente, como muchos en esta Cámara y en este debate, he tenido un conocimiento personal intenso de Venezuela y de su historia reciente. Como muchos en esta Cámara, profeso afecto y respeto por el pueblo venezolano.

He estado presente en vivo y en directo en más de un proceso electoral en Venezuela y por tanto, no solo no me sumo a una causa general contra Venezuela, sino que no discuto la legitimidad de las victorias electorales del Presidente Chávez en su momento y ahora de Nicolás Maduro. Ahora, como socialista europeo, como demócrata y como constitucionalista aprendí hace mucho tiempo que no es verdad que la democracia consista en el gobierno de la mayoría sin más. No, la democracia exige el respeto de las minorías, la garantía de la función de la oposición y el respeto de la soberanía del individuo cuando te lleva la contraria, cuando se expresa libremente, cuando se reúne y se manifiesta contra tu Gobierno democráticamente elegido. Y este es el problema por el que este Parlamento cumple con su deber en expresar no solamente su preocupación, sino su protesta ante manifestaciones reprimidas con uso de armas de fuego por decreto que se llevan por delante la vida de un joven de catorce años ante detenciones arbitrarias, calificadas como tales por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas. La detención arbitraria de Leopoldo López en una jurisdicción militar que no tiene razón de ser en su caso y la detención arbitraria del alcalde Ledezma. Tiene que cesar ese uso de la violencia sistemático y tiene que cesar ese uso sistemático de la detención arbitraria contra los opositores políticos.